Monsieur le Président, excusez moi, mais si je me permets d'intervenir à nouveau, c'est suite à la question posée par Martin Schulz et à votre réponse très claire, qui est contraire à ce que me disent les services du Parlement. Les services du Parlement viennent de me dire que je peux voter oui ou abstention, mais pas non.